Úgy tartják, hogy nincsen jó költségvetés, csupán elfogadott vagy elutasított költségvetés van. Nos, kedves Kollégák, én tisztelettel azt ajánlom, hogy a holnapi szavazáson az asztalunkon fekvő javaslat az Európai Parlament álláspontja az unió 2020 as költségvetését illetően egy elfogadott költségvetési javaslat legyen. Azért is ajánlom Önöknek, hogy támogassuk ezt a költségvetési javaslatot, bármennyi kifogást is fogalmazunk meg vele szemben, mert a Parlament javaslata tartalmaz egy olyan indítványt, amelyre a módosító javaslatomban tettem kezdeményezést, nevezetesen arra, hogy 3 milliárd euróval